Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych upozornil na problém zdržování v přizvání Autonomní odborové organizace strojvůdců Evropy do Výboru pro sociální dialog na úseku železnice.

Přes dlouhá vyjednávání s Evropskou federací zaměstnanců dopravy, která dnes v tomto výboru jako jediná zastupuje zájmy zaměstnanců, se dosud nepodařilo najít kompromis, který by ALE zajistil možnost přímo hájit zájmy svých členů.

Sociální dialog, tak jak byl Evropským parlamentem schválen, by totiž podle mého názoru měl umožňovat pluralismus.